E un proces care nu a respectat standardele internaționale în materie de proces echitabil, a fost încălcată prezumția de nevinovăție, s a recurs la dovezi obținute prin coerciție și chiar tortură, au fost utilizate incriminări vagi prevăzute în legislația națională. Toate astea sunt evident foarte preocupante. De aceea mă alătur colegilor care au cerut autorităților ruandeze să asigure un proces în apel echitabil pentru Victoire Ingabire și să investigheze alegațiile de tortură și încălcări ale drepturilor omului.